Frau Präsidentin! Rassismus tötet! Daran hat sich nichts geändert. Rassismus hat Pavlos Fyssas umgebracht sowie zahlreiche andere Menschen in ganz Europa, meist Menschen, die hier bei uns nach Schutz gesucht haben.

Ich bin froh, dass die griechische Regierung jetzt endlich wenn auch viel zu spät gegen rassistische Organisationen vorgeht. Zu lange wurde nur zugeschaut. Rassismus ist aber nicht nur ein Problem von wenigen Einzelnen am rechten Rand. Rassistische Einstellungen finden sich bis tief in die Mitte der Gesellschaft hinein. Deswegen müssen wir auch überall gegen Rassismus vorgehen. Alle demokratischen Parteien sind aufgefordert, sich klar und deutlich gegen jede Diskriminierung und alle Ressentiments abzugrenzen. Wenn Politikerinnen und Politiker dem rechten Rand das Wort reden, machen sie ihn erst salonfähig. Wenn Parteien sich Forderungen von rechts außen zu eigen machen, dann drehen sie den Rechten eben nicht den Saft ab, sondern geben ihren Forderungen einen demokratischen Stempel.